Gospa podpredsednica, najlepša hvala za besedo. Vsem drage kolegice in kolegi, poslanski, predstavniki poslanskih skupin! Hvala za vaša stališča, ne glede na to, da so bila večinsko odklonilna. Kar se tiče koalicijskega sporazuma, seveda mi si želimo, če boste zagotovili, če dobimo s strani vlade zdaj tudi neko časovnico, da se bo realiziral program, kjer zapišete v izzivu zagotavljanje pravičnega in dostopnega sistema vzgoje in izobraževanja, ne, ste zapisali, zastavili bomo program brezplačnega vrtca. Zastavili, to najbrž pomeni, da bo vrtec brezplačen, ali kaj boste zdaj zastavili. Spet smo v Cankarjevem letu in in bi bilo lepše, kakšen drugi slovenski izraz uporabiti. Mi razumemo, morda se motimo, da boste prišli z rešitvami kmalu, torej za brezplačni vrtec. Bravo, čestitam že danes. Ampak prosim, ne na račun občin, ker prav čakam zdaj, ne, občinam ste glavarino, povprečnino nekoliko dvignili, kar je hvalevredno, ampak zdaj bo prišla šiba božja, a ne, če bodo občine na glavo dobile vrtec, vemo, kako se vrtci finacirajo, plače se morajo dvigniti v javnem sektorju, in tako dalje, in tako dalje in prihajajo super nova bremena za občinske proračune, če bo jih bodo zmogli. Ne vem. Bomo, bomo videli, ja, res bomo videli. Zdaj ... Vlada pravi, da bi morali pri tem zakonu vključiti vse deležnike, ne. To je vedno zelo prikladna, prikladen očitek za opozicijsko, o, torej opozicijski poslanski skupini, če je predlagateljica zakona, vlada velikokrat sama brej, gre brez soglasja d, vseh deležnikov ko, kot buldožer naprej. Zdaj, morda ste razumeli, da bo občin, občinske proračune bremenil naš zakon. Ne, ne bo. Državni proračun bo bremenil. To piše v enem in edinem vsebinskem členu. Zelo jasno to piše Ravno torej podobno argumentacijo želim, ko komentiram, želim izpostaviti, ko komentiram stališče Poslanske skupine Desus, ki ga je predstavil spoštovani kolega Lep. Govoril je o bremenitvi, obremenitvi občinskih proračunov, kar pomeni, da tega edinega člena DESUS ni prebral. Gre za torej, gre torej za obremenitev državnega proračuna. Res je, kot rešilna bilka vam tukaj prihaja odločitev Računskega sodišča. Ja, se strinjam, ga je treba spoštovati. Tukaj bi seveda spomnil takoj tudi še na eno drugo sodišče, ki pa se reče Ustavno sodišče. Hvala kolegom iz SDS za podporo zakonu. Stališče LMŠ, seveda vas leta dva tisoč osem ni bilo v parlamentu, hvala Bogu, da ste zdaj. Ta rešitev je že delovala, ta rešitev je že delovala. Devetindvajsetega februarja dva tisoč osem ob petnajsti uri, šestinštirideset minut smo glasovali o tem zakonu, ki je praktično to rešitev uveljavil. Ni bilo glasu proti, ni bilo glasu proti in tu je kolega iz SD točno povedal, da so oni ta, to rešitev tudi podprli. In zdaj če sem pri stališču Poslanske skupine Socialnih demokratov, magistru Marku Koprivcu se seveda zahvaljujem za reklamo, ki mi jo je naredil, to je hvalevredno, bom ob priliki vrnil. Poglejte, mi nič prej ne delimo. Najprej je treba ustvariti in potem bomo delili, ne? Ta drugi člen pa govori o tem, da bo ta zakon uporabljen šele prvega prvega leta dva tisoč dvajset. Ne? Leta dva tisoč dvajset Se pravi, celo leto devetnajst moramo ustvarjati, da bomo potem lahko delili, ne. Res je, vztrajam pri tem očitku, kot ste zelo točno navajali mojo včerajšnjo izjavo, vaša vlada je šla, pa je najprej razdelila skorajda, kar se razdeliti da, da bi pa na tej strani, kjer se pa dejansko ustvarja, tudi dala kakšen, recimo bombonček, še nismo doživeli, ampak upanje umre zadnje. Je res, priznanje dajem spoštovani podpredsednici, ki odlično, do sedaj, do tega trenutka vodi to sejo in je okarala gospoda Marka p, Koprivca, ki je popolnoma zlorabil stališče poslanske skupine za obračun, najprej s Tomažem Liscem, potem pa še z Novo Slovenijo, ne. Stališče je vaše stališče. Jaz sem pričakoval šm stališču, da boste rekli, ta rešitev je slaba, naša bo pa takšna in takšna, in kdaj bo vaša takšna in takšna. Tu bi potem spodbudili neko razpravo. Jaz ne želim, da razpravljamo samo od našem predlogu, za katerega pravite je, da je zanič. A ni parlamentarna razprava pravzaprav soočenje različnih mnenj, različnih rešitev? Na koncu potem pridemo do optimalne, najboljše rešitve. To si mi želimo, ne pa da lupamo eden po drugem. Glejte, mi smo danes interventni zakon za smeti podprli, smo rekli, da podpremo. Ali ... Upam, da ste slišali. Mogoče se komu čudi, zdi čudno, kaj pa zdaj ta opozicija, kaj se pa dogaja z njo, ne? Ne? Tako da, pi mi bi želeli, ne, da bi, da bi ta zakon prišel v drugo obravnavo, ko, ponavljam, bi povabili tudi strokovno javnost, ker zdaj je ta diskusija samo in samo politična, in tam bi lahko, ne, prišli do nekih optimalnih, boljših rešitev, ki pa so itak v smeri koalicijskega sporazuma, ker koalicija pravi, zastavili - upam, da ne - zaustavili, ne, zastavili bomo program brezplačnega vrtca. Torej smo tu nekje na v isti smeri, a ne? Zdaj ... Glejte, op, upokojenih vse najboljše, dragi kolega Koprivc, sploh pa o mojem nekdanjem predsedniku in mojem političnem očetu, mi, se me je kar dotaknilo, da mu danes ne date miru. Glejte, to je pa malo tako. To pomeni pomanjkanje idej, ne? Pol pa m, pomanjkanje idej. In vi ste nekje izračunali sedemsto milijonov evrov. Mislim, da je prenizka številka. Mi smo takrat razbremenili davkoplačevalce, državljane in pravne osebe, mislim da, krepko za več kot eno milijardo v, v tistem našem obdobju, našem mandatu dva štiri, dva osem. Gospodarska rast je bila fenomenalna. Kar se tiče infrastrukture, pa se kaj dosti nismo pogovarjali. Mi smo kar zgradili, veste, mi smo kar zgradili. Avtocesto smo potegnili do Madžarske, pa smo, pa smo zaprli finančno konstrukcijo za prenovo, za rekonstrukcijo železniške proge Pragersko-Hodoš štiristo šestdeset milijonov, ki jo je zdaj Miro Cerar predal namenu, ne, saj smo bili tam skupaj in tako dalje in tako dalje, pa opera, pa Planica, in kar pridemo do ene do enih nekaj milijard investicij, ki smo jih kar naredili, smo kar speljali. Ker glejte, zdaj če, če vi pokojnega Bajuka oživljate, ne, oprostite izrazu, ne, potem jaz moram pa spomniti na SD vlado leta dva tisoč devet. Dvopičje, narekovaj spodaj: "Podcenili smo stanje v bankah." Pika, narekovaj zgoraj. Pet milijard evrov. Pa TEŠ šest, pa parlamentarne preiskovalne komisije, pa sklepi državnega zbora, pa pranje denarja. In tukaj naredim piko, ker to ni tema. Zdaj govorimo o otrocih, zdaj govorimo o vrtcih. Ampak vi ste me spodbudili in sem vesel, če me kdo, če mi kdo natoči katalizator, veste. Ja, kot rečeno, začetek uporabe zakona prvi prvi dva tisoč dvajset. Pa še nekaj. Pri socialnih demokratih, pravzaprav bil sem zraven, vi ste imeli nekoč v Gornji Radgoni, to je slovenska Radgona, ne, na meji, v Gornji Radgoni ste imeli izjemno uspešnega župana iz vaših vrst, bil je tudi poslanec. Veliko sva sodelovala ravno pri izgradnji avtoceste. Saj to ga je ravno prineslo v državni zbor, ampak s to spet ni tema. Tema je pa to, ne, kar je povedal takratnemu ministru za šolstvo, izobraževanje, torej tudi za vrtce, doktorju Lukšiču, povedal mu je pa tole: "Ne bi nam smelo biti vseeno, da naši otroci odhajajo tja, torej onstran meje, kjer so že kot majhni, kjer se že kot majhni srečujejo s tujo tradicijo in tujo kulturo." Torej soočamo se s tem, da je vse več otrok v vrtcih onkraj meje. Konkreten primer iz Gorne Radgone. Na drugi strani je Radkersburg. Zakaj že? Zakaj že odhajajo tja? No, bom poklical gospoda, ki sem ga omenjal in ki ga vsi zelo zelo dobro poznate. SMC-ju se zahvaljujem, ker so prepoznali naš dober namen in naše dobre rešitve, to mi je všeč, in morda bo tekom razprave odločitev drugačna, kot jo je spoštovani kolega Rajić tukaj napovedal. In še, ne, ker, ker želim dejansko, ne, dokazati z izjavami, s številkami, z argumenti, da smo mi pravzaprav na skupni poti, zato bom citiral nekdanjo ministrico Anjo Kopač Mrak, ko smo dvajsetega februarja dva tisoč osemnajst, torej letos, sprejemali resolucijo o družinski politiki za obdobje dva osemnajst-dva osemindvajset, in pravi: "Družinska politika je samostojna in jo poskušamo odmakniti od socialne, zato govorimo o želji po približevanju univerzalnosti pravic", je povedala ministrica Anja Kopač Mrak in dodala, "da nova resolucija pomeni nadgradnjo veljavne, je pa bolj poglobljena in konkretna pri ukrepih. Področje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja je precej bolj izpostavljeno, kot je bilo v preteklosti, saj analize iz tujine kažejo, da so ti ukrepi edini, kjer je mogoče zaznati blag pozitiven vpliv na to, da se starši več odločajo za otroke", je pojasnila ministrica. Podpišem. Super, super. Torej, tu govori o tem, kar dejansko prinaša naša rešitev. In ko govorimo o univerzalnosti pravic, zdaj to seveda ni tema, ne, ampak enkrat bi pa morali odpreti razpravo o tem, ker kot re, vsi vemo, imamo zelo komplicirano socialno politiko. Enkrat bi se morali dogovoriti, kaj pa če bi uveljavili univerzalni, prosto po ministrici nekdanji, univerzalni otroški dodatek, pa potem seveda ukinili raznorazne olajšave dohodninske in, in karkoli že, to bi seveda vsi razumeli. Seveda moramo najprej razumeti in se poenotiti, to, kar mi v Novi Sloveniji trdimo, da ljudje nismo enaki, nismo enakopravni, smo pa enakovredni. In zdaj jaz sprašujem, a so otroci enakovredni v tej državi ali pa vi želite različno vrednotiti otroke, eno vrednost imajo tisti, ki se rodijo revnim družinam, eni, eno vrednost, po e, neko drugo, pa imajo tisti, ki se rodijo v bogatih družinah. Po našem gledanju, po našem razumevanju, po razumevanju Nove Slovenije so otroci enakovredni. Veselim se nadaljnje konstruktivne razprave in dobrega zaključka.